Um es gleich vorweg zu sagen, ich denke, es ist ein gutes Dokument, das wir hier vorliegen haben. Es ist ausgewogen, so wie Janusz Lewandowski uns das immer versprochen hat, ausgewogen mit einer Menge von Anregungen und Gedanken, mit denen wir weiterarbeiten können und auch sollten. Aber es ist nicht das, was wir uns als Haushälter im Haushaltsausschuss erwartet haben. Um ehrlich zu sein, hatten wir gedacht, es werde eine Analyse des jetzigen Finanzrahmens geben, und die wirklichen Optimisten hatten sogar geglaubt, dass wir eventuell auch eine kleine Revision für die Restlaufzeit der jetzigen finanziellen Vorausschau bekommen

Nun ist das aber, was uns jetzt hier vorliegt, ein absoluter Blick in die Zukunft geworden. Nahezu jeder zweite Abschnitt erwähnt, wie man es demnächst besser machen sollte mit unserem Haushalt, ob es sich um unsere Prioritäten handelt, wie die Erreichung der Ziele der Strategie Europa 2020, eine bessere Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn, bessere europäische Infrastrukturen, oder um unsere zukünftige Agrarpolitik, Kohäsionspolitik, ja sogar über die zukünftige Struktur unseres Haushalts und über die Länge der nächsten Finanzperiode hat sich dieses Papier Gedanken gemacht.